Multinacionalne kompanije djeluju i u Europskoj uniji, one su sveprisutne. Nemojmo zaboraviti da je naš sektor srednjeg i malog poduzetništva najvitalniji i najbolji sektor Europske unije. Upravo su to šanse zajedničkoga prožimanja naših gospodarstava, u tome vidim veliku šansu za srednja i mala poduzeća koja djeluju na području Europske unije i u Kanadi.

Možda to nije čak ni tako čudno jer nemaju nikakvu ozbiljnu odgovornost nigdje, pa ni ovdje u Europskoj uniji, jer nigdje ne upravljaju, niti su na vlasti. Zato, ta krajnja neofašistička desnica i krajnja neokomunistička ljevica, zaista u ovom trenutku ne zaslužuju da ih slijedimo.